Problem jest złożony i wydaje mi się, że musimy pamiętać o tym, że jeżeli staniemy się stroną w tym konflikcie, staniemy za bardzo po jednej z tych stron, to nie będziemy mogli odegrać pozytywnej roli na Kaukazie.

I o tym nie wolno zapominać. Ja wierzę w plan grupy mińskiej, natomiast nie wierzę w praktykę działania grupy mińskiej w obecnym kształcie. Rosja musi być partnerem do rozwiązania tego konfliktu, bo ma tam interesy, natomiast nie możemy jako Europa powierzać Rosji negocjacji w tej sprawie, ponieważ będzie to prowadzić do zwiększenia roli Rosji, a nie do rozwiązania tego konfliktu. Pani Wysoka Przedstawiciel!